Ja, lepa. No, jaz moram reči, da zelo težko razumem, ne, vse tiste ki, ki, čeprav se že kar nekaj časa nisem ukvarjal s temi, s to materijo, ampak zelo težko razumem tiste, ki kričijo o o policijski državi, pišejo peticije in ne vem, kaj vse, a ne. To je meni nerazumljivo, ne bom rekel. Ne vem, mogoče bom pa se še kaj dal podučiti na to temo. Ampak poglejte, če imamo mi danes v zakonu, že veljavnem zakonu s tega področja napisano, da občinski redar lahko nekoga nekoga zadrži na kraju, zdaj mi pa razložite, kako se to fizično naredi. Kako bi to izgledalo, no? Ke kako fizično to naredi? Če pa ta oseba reče, ko te je, pa gre naprej. Kako ga potem lahko zadrži, če ne sme uporabiti niti fizične sile, ne sme uporabiti nič? Kaj, takole hodi okoli njega, ali kaj? Ja, zaboga, te je luknja v zakonu, ne. Mi moramo dati redarjem tisto pooblastilo, da ga bo fizično zgrabil, ja ka pa bo drugega naredil, ne. Ali pa bo uporabil pač sprej, ne. Konec koncev, vpijemo o tem spreju solzivcu, ali kakorkoli ga že imenujemo, kot da bi bilo to ne vem takega, že lahko v vsaki trafiki to kupite, ne. Saj to lahko kupite v vsaki trafiki pa daste v žep, ne. Ampak, še nekaj je, ne. Jaz mislim, da bi kazalo torej, če generalno rečem, ne, smer dogodkov, kam bi morala iti po mojem mnenju, ne. Mi tem trenutku dajemo tem redarjem, ne, ki so za za moje pojme lokalni policisti, itak je tak zakon bi mogel biti po mojem imeti že naslov "zakon o lokalni policiji", ja kaj pa drugega, ne. Tem trenutku imajo pač tista, do devetindevetdesetega leta tako niso imeli nič, ne, mahati s turistom, ne, pa kake nageljčke talati, ne, drugo tako nič ni bilo, ne. Potem je tisti prvi zakon prišel, pa drugi zakon in tako naprej in vedno je šlo v pravi smeri naprej, ne, in zdaj smo pač na neki točki, ko oni lahko pač se ukvarjajo z javnim redom in mirom, pa s prometom, ne, v nekem omejenem obsegu, ki je predpisan, jaz se spomnim še debat izpred leta šest, ja kako? Zdaj bo pa redar lahko ustavil voznika, ja, seveda ga bo, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Smer dogodkov bi iti še naprej po mojem mnenju, skratka večati bi morali pristojnosti redarjev brez vsake bojazni, da bo to Jankovićeva pa ne vem katera policija, ne, ke je to brez veze. Danes se jaz prav čudim, ne vem kaj je v zraku, da se z Möderndorferjem strinjava, ne, ampak, očitno se, ne. Večati bi morali in obseg nalog in pooblastila, pa čisto nič drugega. To je edina logična smer prihe, vse države gredo v tej smeri. Konec koncev mi povejte, zakaj, zakaj mora državni policist ali kriminalist, če želite iti, pa se ukvarjati s z da nekom, ki v trgovini ukrade jaz ne vem kva, pašteto, ali pa ne vem kva že, ne. Zakaj bi se mogel ukvarjati državni policist s tem? Saj se lahko tudi lokalni policist ali danes redar, samo pooblastila pa naloge prepisati. Bistvo tega torej ni v tem, da širimo pooblastila, pa naloge tem, redarjem tako imenovanim. Moramo iti po mojem v tej smeri, še več je treba v tej smeri, treba je izrazoslovje spremeniti v lokalno policijo, ne, ampak hkrati pa, to pa je zdaj druga zgodba, ne, hkrati pa izobraževanje, znanja in nadzor nad njihovim delom bližati policijskim standardom, pa čisto nič drugače. Glejte, mi imamo danes v zakonu napisano, jaz sem prej govoril o pritožbah, pa sem nekaj narobe rekel. Glejte, mi imamo danes napisano, če bo postopek, kako je z uporabo prisilnih sredstev, če do njih pride, a ne. Ampak epiloga pa ni, ne. Mi imamo danes napisano v zakonu, sem se glih prej šel posvetovati z njima, ker nimam zakona pred seboj, da se državljan lahko pritoži, ne, na njihovo delo. No, pol pa konec, ne, pol pa župan odloči ali kako je že, ne. Glejte, to je treba pa zaostriti, ne. Danes o pritožbah zoper policijsko delo, ne, ampak ne pritožbah kar tako, ne. Ne moreš se pritožiti, če je nekdo ni nekomu rekel "dober dan", ker to še ni za pritožbo, ne. Gre za vprašanje človekovih pravic, ne. Tukaj bi pa morali približati standarde policiji, ne, in pripeljati tako daleč, da je bo župan tisti, ki bo o tem odločal. A imate v župan o tem odločati, ne. Župan odloča tohe o nekom, ki je pri njem zaposlen, saj vemo, kako je pol to, no, to je nič, ne. Policijski standardi so na tem področju drugačni, o pritožbah odločajo neodvisne skupine strokovnjakov, državljanov, ki ki niso zaposleni v policiji, ki niso zaposleni v Ministrstvu za notranje zadeve, ampak jih praviloma imenujejo celo lokalne skupnosti. Nekaj takega bi morali pripeljati, po mojem mnenju, v ta zakon tudi, ne, zato, da bi te standarde nadzora nad njihovim delom pač večali. To to je edina logična in prava in prava smer, ne. Je vsaka bojazen, a veste, da bom, da bo, da bo imel preveč pooblastil, ne, po mojem mnenju ni, ne, ne sede, ne. Zakaj pa lahko kot zgodba funkcionira v Gradcu, zakaj funkcionira v Trstu, zakaj funkcionira, ne vem kje, Budimpešti, če želite. Če zadeve tam funkcionirajo, in če tam imajo lokalne policije, a ne, Samo poudarjam pa tisto, kar sem rekel, a ne, standarde je treba, vse standarde, izobraževalne, znanje, usposabljanja je treba približevati policijskim Ne moramo mi imeti nekoga zdaj, ne vem točno, kako je stanje, jaz se opravičujem, ampak nekoga, ki bo imel trimesečni šnelkurs, ne, tisto bi bilo malo premalo verjetno, ne, in da bi izvajal tako zahtevne naloge, kot to so, ne. Skratka, približevanje standardom na vseh področjih, standardom, ki veljajo v policiji, pa se mi zdi, da bo kar, da bo kar prava pot pa malo manj bojazni na tem področju, pa bo v redu. Se pa strinjava, ne, mislim, da prvič po dolgem času. lepa.